Je me suis juste permis de réagir par rapport aux propos qui étaient tenus par notre collègue qui s'étonnait de figurer en tant qu'auteur. S'il figure en tant qu'auteur, ce n'est pas aux services de cette maison et à ses collègues qu'il faut qu'il s'en prenne mais à son groupe politique.